E recunoscută astfel importanța integrării eficiente a drepturilor omului în cadrul cooperării pentru dezvoltare, în acord cu logica Tratatului de la Lisabona de a avea o politică externă coerentă. În acest sens e binevenită noua abordare conținută în comunicarea comună privind drepturile omului și democrația în centrul acțiunilor externe ale Uniunii Europene. Este vorba despre o strategie integrată privind drepturile omului, care acoperă întregul spectru al politicilor Uniunii.

Sprijinul bugetar ar trebui să fie mai strâns legat de situația drepturilor omului și a guvernanței din țările beneficiare, iar criteriile pentru acordarea acestuia trebuie, cred eu, detaliate. Deși dificil de evocat în perioadă de criză economică, un alt punct esențial e sporirea finanțării mecanismelor europene de sprijin pentru democrație și drepturile omului.